Dragi Andrej, hvala na izvrsnom i sveobuhvatnom govoru o budućnosti Europske unije i čestitam na gospodarskim rezultatima i dobrim pokazateljima u Republici Hrvatskoj, na ubrzanju u korištenju europskih fondova i posebno na donesenoj strategiji za ulazak u eurozonu u kojoj je apostrofirana važnost konvergencije Republike Hrvatske, dakle rast i razvoj, kako bi eurozona postala naše prirodno okruženje kojem pripadamo.

Drago mi je da ste u svom govoru istaknuli važnost kohezijske politike koju je potvrdio i predsjednik Juncker. Uz financijsku omotnicu jako je važno brzo donošenje provedbenih pravila vezanih uz kohezijsku politiku ako želimo biti uspješni u sljedećem razdoblju. Koje aktivnosti namjeravate poduzeti da se ubrza donošenje regulative i da to bude do kraja saziva ovog Parlamenta i Europske komisije?